Sie sind ja jetzt nur noch dabei, an den Symptomen zu agieren, bekämpfen aber in keinster Art und Weise die Ursachen. Richtig wäre es, Schengen auszusetzen, die Grenzen dicht zu machen, um nicht Millionen Menschen wieder Hoffnung zu machen auf ein besseres Leben in Europa, was wir ihnen nicht garantieren können.